Traditioneel gaan we in dit Parlement dan op zoek naar een ruime meerderheid over de verschillende fracties heen. De redenering is dat wij zo sterker staan in die onderhandelingen, sterker staan ten opzichte van de Commissie, sterker staan ten opzichte van de Raad.

Dat vorige week opeens meneer Verhofstadt aangeduid is om die onderhandelingen voor het Parlement te coördineren, aangeduid door de Conferentie van voorzitters. Tot mijn verbazing zonder debat, zonder stemming.